Enfin si, quand même un peu Frans Timmermans envisage de retirer la directive congé de maternité et de la mettre dans REFIT

et nous, au niveau du Parlement, alors que nous ne sommes pas obligés de le faire mais nous nous y sommes engagés nous jetons des ponts vers le Conseil, malheureusement sans aucun succès. Donc, une fois de plus, je dénonce ici publiquement la passivité du Conseil, mais aussi le précédent que cela représente deux institutions se prononcent mais le Conseil ne daigne pas donner sa position, fût elle loin des deux autres.

C'est bien sûr inadmissible sur un plan interinstitutionnel et c'est irrespectueux des deux autres institutions européennes que nous représentons ici ce soir, mais c'est aussi inadmissible, surtout, pour les millions de mères et d'enfants qui sont ainsi privés d'une justice sociale.

Ce n'est pas en jetant la directive congé de maternité aux oubliettes ou dans la poubelle que nous atteindrons cet objectif. Dans quelle Europe vivons nous je pose la question au Conseil quand celles qui donnent la vie sont pénalisées par le simple fait qu'elles deviennent mères?

Ces femmes ne doivent pas choisir entre leur maternité et leur carrière. Ces femmes doivent pouvoir s'assumer en tant que femmes, en tant que travailleuses et en tant que mères.

En Europe, aujourd'hui, être mère est un risque!

Madame la Commissaire, je sais que, sur ce thème, vous êtes engagée. Je compte sur vous pour que ce débat n'attende pas encore dix ans, pour que nous puissions donner cette possibilité à ces mères européennes. C'est sur vous que je compte et c'est sur le Conseil, bien entendu.

Faisons donc ce duo avec la Commission. Essayons de trouver la solution pour que, au plus vite, ces femmes soient respectées.